Madame la Présidente, madame la Commissaire, depuis la fin de la période coloniale et les indépendances des pays africains, l'Union a multiplié les accords de coopération avec l'Afrique. Nous avons eu, bien sûr, les accords de Yaoundé et de Lomé, l'accord de Cotonou, et j'en passe, mais la plupart de ces accords, avouons le, étaient certes de nature à définir notre rapport à l'Afrique, mais surtout souvent là pour maintenir notre influence et nos intérêts sur le continent. Le bilan, après un demi siècle de coopération, n'est pas brillant. Il n'est pas brillant si on regarde les indices de développement, si on regarde la diversification économique, si on regarde les inégalités, ou encore la sécurité sur le continent africain. Loin de moi l'idée d'abandonner notre relation à l'Afrique, et je salue l'initiative de la future stratégie Union européenne Afrique, mais il va de soi que nous devons faire preuve de plus de cohérence et de plus de transparence. De la cohérence dans les différents instruments que nous avons, et c'est le travail que nous avons à réaliser dans le cadre du NDCI, mais aussi de la cohérence par rapport à nos politiques. Nous ne pouvons plus, par exemple, défendre une relation commerciale qui ne favorise pas le développement régional et qui détruit les agricultures locales au profit des agriculteurs européens. Il faudra aussi de la transparence et de la gouvernance, donc oui à une stratégie Union Afrique, mais en évitant les erreurs du passé.